Herr Präsident!

Natürlich ist es wichtig, dass wir mehr tun müssen für Forschung und Beschäftigung.

Wir sollten uns noch einmal die Programme ansehen, ob sie denn wirklich wirken, denn das beste Programm nützt uns nichts, wenn es nicht anwendungssicher ist, wenn es nicht wirkt, man könnte auch sagen, wenn es nicht fälschungssicher ist. Wir haben natürlich gerade im Agrarbereich im ländlichen Raum Beispiele Wenn da bei manchen Programmen in manchen Mitgliedstaaten Fehlerquoten von bis zu 25 auftauchen, hat es wenig Zweck, noch mehr Geld über diese Programme zur Verfügung zu stellen.